með hvaða hætti þau hafa farið fram það er það sem hefur verið opinbert gert það hefur verið farið hér mjög rækilega í þá umræðu einmitt af fyrri ræðumönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þeim háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni og ögmundi jónassyni einmitt um þessi samskipti sem hafa átt sér hér stað og þá miklu leynd sem stjórnvöld vilja hjúpa

að ríkisstjórnin sé hér og stjórnvöld séu hér á barmi þess að vera að brjóta íslenska stjórnarskrá brjóta íslensk lög hvað varðar upplýsingaskyldu til alþingis hvað varðar upplýsingaskyldu til samfélagsins hvað varðar samráð og upplýsingagjöf til nefnda þingsins og hvað varðar það líka

í hvaða umboði

verið að gera samkomulag við aðila eins og alþjóðagjaldeyrissjóðinn um fleiri hundruð milljarða lántökur sem íslenskur almenningur verður síðan að axla ábyrgð á og borga án þess að ræða þá skilmála fyrir fram hér á alþingi það ætti nefnilega að vera þingræði en það er svo að það er ekki ríkisstjórnin tekur sér þetta einhliða vald og ætlar sér síðan að ganga frá skriflegum samningi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn áður en nokkrir þættir hans koma fyrir alþingi síðan á jú að bera þann samning upp á alþingi en frammi fyrir hverju er alþingi þá sett þegar ríkisstjórnin hefur skrifað undir slíkar skuldbindingar undir milljarða skuldbindingar alþingi á ekki margra kosta völ

sem ríkisstjórnin þvingar í gegnum alþingi um mörg hundruð skuldbindingar á íslenska þjóð forsetavaldið er sjálfstætt og það er hluti af afgreiðslunni þannig að við skulum bara horfa á þetta allt í samhengi það er ekkert þetta vald sem ríkisstjórnin tekur sér auk þess sem við verðum líka vitni að því að ráðherrar ríkisstjórnarinnar tala

hvað varðar þessi mál eins og hér hefur verið rakið og seðlabankinn sá sérstaka ástæðu til þess að senda frá sér yfirlýsingu nú fyrir hádegið einmitt hvað varðaði stýrivaxtahækkunina sem hér hefur verið til umræðu og var tilkynnt í gær þá gaf seðlabankinn út þá yfirlýsingu að þessi stýrivaxtahækkun var hluti af því samkomulagi sem ríkisstjórnin og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn höfðu gert en ríkisstjórnin sá ekki ástæðu til þess að upplýsa alþingi eða íslenska þjóð um það reyndar fáum við síðan hérna sitt hvora útgáfuna það er líka dapurlegt að vera að fylgjast með því hvernig umræðan hér gengur samfylkingin sem er í ríkisstjórninni og búin að vera nú í rúmt eitt og hálft ár og ber að stórum hluta ábyrgð á þeim verstu þáttum sem komið hafa yfir eins og þessum icesave reikningum og öðrum slíkum úti í bretlandi sem er stór hluti af vandanum þeir hlóðust einmitt upp á síðastliðnum einu og hálfa ári án þess að þar væri gripið til aðgerða en þegar kemur hér á alþingi til þess að ræða í rauninni hvernig á nú að bregðast við hinum bráða vanda þá koma forustumenn samfylkingarinnar og tala um evrópusambandið veruleikafirring bæði ráðherra sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar er því með ólíkindum ráðherrar sjálfstæðisflokksins segja að þetta sé allt öðrum að kenna einhverjum vondum útlendingum og líta ekki í eigin barm það er ekki trúverðugt það er mjög athyglisvert hér opið bréf einmitt sem birtist bara vekja athygli á því frú forseti á opnu bréfi til þorsteins pálssonar eftir víglund þorsteinsson í fréttablaðinu í dag þar sem bent er einmitt á að þegar til kastanna kemur í evrópusambandinu er það hvert ríki sem verður að axla ábyrgð á sínum bönkum og þegar verið er að leita aðstoðar hjá evrópusambandinu til að bjarga bönkum á spáni eða í þýskalandi eða í frakklandi nei angela merkel lýsti því bara yfir sem hér er ítarlega rakið að þýski seðlabankinn bjargar fyrst og fremst þýskum bönkum og eins og kom fram í máli forsætisráðherra hér fyrr í

þessi síbylja af hálfu samfylkingarinnar um evrópusambandið í þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag er mjög mjög ábyrgðarlaus og er þá vægt til orða tekið það er líka það hvernig ég er í fjárlaganefnd og fjárlaganefnd sem á jú að fjalla um þessi mál

um þá skilmála sem á að fara að binda þjóðina í vinnubrögðin hér eru því þau ólýðræðislegustu sem ég hef nokkurn tíma kynnst varðandi nokkur mál hér á alþingi í svo gríðarlega stórum málum eins og því að fara að skuldbinda íslenska ríkið um hundruð milljarða króna til næstu ára það hefði líka samtímis þurft að vera að vinna að öðrum þáttum sem væri til styrktar og kæmi til stuðnings íslensku atvinnulífi nú um þessar mundir stýrivaxtahækkunin sem ákveðin var í gær og var framleiðslugreinunum sjávarútvegi landbúnaði þar sem langur ferill er afurðalánin í landbúnaði eiga þau að fara að bera milli tuttugu og þrjátíu prósent vexti það mun ríða þessari atvinnugrein að fullu það er nefnilega svo að þessar atvinnugreinar landbúnaður sjávarútvegur ferðaþjónusta eru þær atvinnugreinar sem við núna eigum að setja traust okkar á fyrir nokkrum missirum síðan var sagt að landbúnaður og sjávarútvegur heyrðu sögunni til sem stór atvinnuvegur á íslandi núna bindum við okkar traust við þessar atvinnugreinar að ætla að fara að boða hér stórkostlega stýrivaxtahækkun án þess jafnframt að koma með skilaboð um úrlausnir fyrir þessar atvinnugreinar sem alls ekki ráða við þessa vexti á nokkurn hátt er líka mikið ábyrgðarleysi ég vil líka minna á einn þátt hér enn til okkar þingmanna berast nú mörg skilaboð um að innheimtustofnanir intrum eða hvað þetta heitir nú allt saman beita núna meiri hörku í innheimtu en nokkru sinni áður það þarf núna líka að senda skilaboð til þeirra sem eru og hafa innheimtu að atvinnu að fara nú hægt um ég tel til dæmis brýnt að það væru sett hér lög sem hreinlega bönnuðu eða stöðvuðu að einstaklingar væru teknir til gjaldþrotaskipta nú við þessar aðstæður lög sem bönnuðu að það væri gert núna um nokkurra mánaða skeið meðan væri að komast eitthvert jafnvægi eða eitthvað að stillist af í þessum málum hér á landi einmitt í svona gruggugu vatni eins og nú er yfir íslensku efnahagslífi fjármálalífi þá einmitt er hættan á að þá komi hýenurnar þá komi vargarnir þá komi hrægammarnir til þess að krækja sér í þess vegna þarf nú að standa einmitt gríðarlega sterkan vörð um að einstaklingar sem eru nú að lenda hópum saman í greiðsluvandræðum séu þá ekki líka beittir harðræði af þeim aðilum sem telja sig eiga að innheimta kröfur hjá þeim við verðum jú að taka höndum saman um íslenskt samfélag og við eigum mikla möguleika einmitt í þessum atvinnugreinum sem ég nefndi ferðaþjónustunni mikla möguleika í ferðaþjónustunni íslenskum landbúnaði sjávarútvegi hvaða vit er í eru að koma núna yfir þjóðina